Predložená správa sa venuje formálnym opatreniam na zlepšenie elektronického obchodu, málo však prihliada na osobitné civilizačné a kultúrne zvyklosti jednotlivých krajín. V niektorých krajinách sú niektoré farmaceutiká voľne predajné, v iných krajinách je predaj týchto farmaceutík starostlivo regulovaný. V niektorých krajinách sú voľne dostupné mäkké drogy či rozličný erotický tovar, v iných štátoch orgány krajín definujú prísne obmedzenie na prístup k takýmto produktom.